dass wir endlich einen europäischen Rahmen zum Schutz von Whistleblowern haben wollen. Sie haben es fraktionsübergreifend gehört Egal welche politische Couleur, alle möchten, dass die Europäische Kommission einen horizontalen Rechtsrahmen vorschlägt. Der Rat hat gesagt, er sei bereit, sich das anzuhören. Er hat ein positives Signal gesendet. Ich möchte von Ihnen ganz schlicht wissen Wann zeigen Sie, dass die EU handlungsfähig ist? Wann beweisen Sie Ihre Zusagen, die Herr Juncker dem Parlament gegeben hat, auf das Parlament zu hören? Wir haben Sie fünfmal aufgefordert. Wann kommt der Vorschlag?

Wann kommt Ihre Zusage? Die Bürgerinnen und Bürger in Europa warten darauf, und Sie sind es uns schuldig.